Négygyermekes anyaként kifejezett örömömre szolgál, hogy végre uniós szinten lépünk a bűnözés e legaljasabb formája ellen, amelyik folyamatosan szedi áldozatait, és veszélyezteti mindannyiunk gyermekeit, hiszen az internet világa révén behatol a legvédettebbnek hitt gyermekszobákba is. Elismerés illeti Malmström biztos asszonyt a kezdeményezésért, a magyar elnökséget, hogy elvitte e fontos irányelv tárgyalását a tartalmi kérdések lezárásával majdnem a sikerig, és gratulálok a lengyel elnökségnek, hogy egy többéves folyamat eredményeként feltette az i re a pontot. De külön köszönetet mondok Angelilli képviselőtársamnak a kitűnő és kitartó munkájáért. Csak remélni tudom, hogy a tagországok haladéktalanul megkezdik majd az irányelv nemzeti jogszabályokba való átültetését. Ugyanakkor mindnyájan tudjuk, hogy a mostani irányelv átültetése sem eredményezi majd a gyermekpornográfia teljes felszámolását. Ezért minden olyan kezdeményezésnek helye van, amelyik célba veszi az illegális pedofil tartalmú oldalakat, felkutatja a mögöttük álló személyeket, szervezeteket, akik közvetlenül, vagy akár a szerverek biztosításával közvetetten lesznek támogatói ilyen típusú bűncselekményeknek. Másrészt ismételten hangsúlyoznám a modern technológiák révén bárhonnan előbújó veszélyek tudatosítását a gyermekekben, a nevelőkben, a családokban. Hangsúlyozom, a családon belüli nevelés, a védelem semmivel nem helyettesíthető. Nem dőlhetünk hátra, a küzdelem folytatódik. Elég, ha csak a folyamatosan változó új technológiák kialakulására gondolok. A gyermekbiztonság az EU minden tagállamában központi kérdés kell maradjon. Vigyáznunk kell továbbra is gyermekeinkre.